Voorzitter, in veel lidstaten wordt alles op alles gezet om onze economie weer vlot te trekken en de begroting op orde te brengen. Ik heb respect voor landen als Ierland, Portugal, Spanje en Italië, voor hun inspanningen, maar ook respect voor een land in een heel ander deel van Europa Polen, onze groeibriljant in oostelijk Europa.

De werkloosheid en vooral de onaanvaardbare hoge jeugdwerkloosheid aan te pakken en ook te zorgen voor een sterk midden en kleinbedrijf als belangrijke banenmotor voor onze economie.

voor duurzame economische groei en niet een economische groei gebouwd op drijfzand. Inzetten op alleen maar meer geld uitgeven en onze schulden vergroten, dat is niet onze koers, want dan schuiven we de lasten naar de toekomstige generatie. Groei is geen toverwoord waardoor we pijnlijke en soms impopulaire maatregelen kunnen vermijden.

Dat komt ook duidelijk tot uiting in het rapport van de OESO dat vandaag is verschenen dat dat een belangrijke inspanning moet zijn. Die hervormingen doen soms pijn, maar ze leveren op termijn geld op in plaats van dat ze geld kosten. Eerste, belangrijkste prioriteit is daarbij de concurrentiekracht. Juist als we die herstellen, dan kunnen we weer een stevige positie innemen op de exportmarkt, banen verzorgen voor onze mensen en ook zorgen voor economische groei.

De jeugd weer een kans geven, en daarbij ook bindende doelstellingen vaststellen in de lidstaten. Makkelijke toegang tot financiering voor het midden en kleinbedrijf is daarbij een belangrijke prioriteit.

Commissie, ik wil u oproepen ambitieus te zijn. Laat goede voorbeelden zien, maar laat ook zien waar er tekorten zijn en meer inspanningen nodig zijn. Het tweede speerpunt voor de PPE Fractie is onze interne markt. Voorzitter, we hoorden de nieuwe Franse president Hollande wel over groei, maar niet over concrete hervormingen die hij in Frankrijk wil gaan invoeren om de Franse economie weer gezond te maken.

Veel potentie blijft onbenut. Ik ben blij, commissaris, dat u het Europees patent noemt, want daar moeten we nu echt heel snel werk van maken. Ook gelijke regels voor databescherming, wetgeving voor professionele kwalificaties.

verslag doen, naming and shaming en laten zien waar het beter moet, ook op dat terrein.

Die moet worden aangepakt. Een extra

Onderzoek en innovatie, investeren in infrastructuur, inzet van niet bestede Europese fondsen, de rol van de Europese Investeringsbank, liever vandaag dan morgen, ook als het gaat om projectobligaties.

Voorzitter, ik wil u graag veel wijsheid wensen, ook morgen en in de aanloop naar de Europese Raad.